În regiunea separatistă transnistreană este încălcat inclusiv dreptul la educație în limba maternă. În urmă cu câteva zile, miliția separatistă a invadat liceul cu predare în limba română din Tiraspol, amenințându i pe directori cu arestarea. Nu este nici primul și, cu siguranță, nici ultimul abuz al așa ziselor autorități de la Tiraspol. Acum că Republica Moldova a parafat acordul de asociere, e nevoie de o soluție definitivă la conflictul transnistrean, care să țină cont de granițele țării recunoscute internațional. De asemenea, așa numitele forțe de menținere a păcii trebuie înlocuite cu o misiune civilă. E nevoie ca Uniunea să se implice mai activ în medierea unor astfel de soluții.